virðulegi forseti það fer kannski best á því að hæstvirt ríkisstjórn sé ekki mikið viðstödd þessa umræðu hún virðist ekki þurfa að taka málefnalega umræðu um þetta mál forustumenn hennar voru alla vega tilbúnir til að keyra málið í gegn í skjóli nætur snemma í sumar og hafa ekki hlustað neitt á þær breytingartillögur og annað sem hefur farið fram í þingsölum síðan þannig að þeir geta verið heima hjá sér en ég vil hvetja þá stjórnarþingmenn sem þó hafa viljað taka á þessu máli af ábyrgð til að vera viðstaddir þessa umræðu

að þó verið sé að reyna að fara með málið í gegn í skjóli nætur virðulegi forseti af hálfu þessarar ríkisstjórnar þá ítreka ég þá tillögu mína að þess verði útvarpað þannig að fjórir megi verða vitni að því allan sólarhringinn ef við þurfum að funda hér hverjir eru að tala um málið hverjir eru að taka til máls og hvaða skoðanaskipti eiga sér stað